Vingt sept armées, plus d'ennemi, des programmes de recherche financés quinze fois sans coordination et des centaines d'immeubles diplomatiques pour lesquels nous pourrions assurer une gestion à dix ans.

Quelle est l'espérance des peuples si nous n'arrivons pas à mettre dans la chaîne des prix de revient la convergence sociale?